Ohne eine Debatte um die Religionsfreiheit und die Menschenrechte, ohne eine Verfassung vor Wahlen, die diesen Grundsätzen entsprechen, werden wir nicht mutiger in die Zukunft gehen können.

Sie sind mir ein wichtiges Reisegepäck.